Madame la Présidente, Monsieur le Président Tusk, permettez moi tout d'abord de regretter que les dernières conclusions du Conseil fassent l'impasse sur quelques priorités, comme l'Union économique et monétaire et celle d'une assiette fiscale consolidée pour les entreprises.

En matière de défense, vous nous demandez notre soutien.

Car, pour cette priorité comme pour beaucoup d'autres, la question budgétaire ne peut plus être éludée. À propos du chômage des jeunes, si l'on s'en tient aux discours, on pourrait croire à une magnifique unanimité. Mais quand il s'agit de passer à la caisse Alors, certes, lors de notre dernière négociation budgétaire, le Parlement a obtenu 500 millions d'euros mais, dans le même temps, le Conseil tentait d'imposer que ce soit pour solde de tout compte jusqu'à la fin du cadre financier. Les priorités s'accumulent mais les insuffisances budgétaires, elles, débordent. Le Conseil multiplie les engagements tout en resserrant les cordons de la bourse.

Le groupe de haut niveau de Mario Monti vient de publier son rapport. Le Parlement prépare sa position et gageons qu'elle sera offensive. Ma question est simple quand le Conseil donnera t il sa position sur le rapport Monti?